Domnule Președinte, stimați colegi, după cum știți, România dorește să facă parte din spațiul Schengen începând cu 2011. În acest sens, a fost supusă unor evaluări, și anume cinci, din care au fost deja elaborate patru. Doresc să amintesc în mod special misiunea de evaluare a frontierei maritime, care a fost atât de apreciată de către experții Schengen, încât România a fost prezentată ca și exemplu de bune practici. Mai avem de trecut, însă, o probă, și sunt convins că o vom trece cu bine. Bazându mă pe exemplul oferit de România, vă propun să vedem cu mai mult optimism extinderea spațiului Schengen, și anume să nu mai privim acest proces ca pe o amenințare la adresa securității frontierelor noastre, ci ca pe o oportunitate de întărire a cooperării dintre statele membre în domeniul justiției, libertății și securității. Mă bucur să constat că aceste idei se regăsesc și în Programul Stockholm, adoptat săptămâna trecută de Consiliul European și care privește extinderea spațiului Schengen ca pe o prioritate pentru politica internă a Uniunii Europene